Señora presidenta, la verdad es que tenemos muy poco tiempo para discutir dos informes muy relevantes para el futuro de la legislatura.

Pero nuestro Grupo, comprometido con esa consolidación de los mercados de capitales, está comprometido también con una regulación y una supervisión común, algo que todavía no tenemos y que, escándalo tras escándalo, los ciudadanos europeos nos exigen. Informe sobre finanzas digitales un entorno nuevo donde es necesario combinar el apoyo y el respaldo a la innovación con la necesidad de control, la necesidad de una regulación también muy estricta para evitar el abuso, el fraude o los usos fraudulentos. En cualquier caso, en este informe, me gustaría celebrar en este momento la publicación de la propuesta del Banco Central Europeo para iniciar el trabajo para la emisión de un euro digital. Porque, si tiene que haber monedas digitales, tiene que haberlas públicas, y el monopolio del Banco Central Europeo tiene que ser garantizado.